Un consensus, certainement, sur la question des armes chimiques, comme il y a eu un consensus au niveau international sur lequel il faut insister et qui est un point positif y compris avec l'Iran et avec la Russie. Le consensus est aussi la clé du second problème, que nous avons à peine abordé, à savoir celui de la guerre qui sévit aujourd'hui,

Là encore, si nous ne parvenons pas à trouver un consensus politique qui relie les partis qui ont aujourd'hui explosé, y compris avec le parti Baas ainsi qu'avec des éléments qui ont siégé au gouvernement, il n'y aura pas de paix en Syrie.

De grâce, que l'Europe ouvre davantage les bras!